Acest sistem facilitează mobilitatea forței de muncă în viitor, precum și menținerea legăturilor culturale cu țara de origine. Avantajul major al acestora este menționat în articolul 40. Aici este prevăzută predarea disciplinelor secundare în limbile de lucru ale instituțiilor europene. De asemenea, crearea de clase pentru elevii vorbitori de limbi rare elimină barierele de comunicare din cadrul acestei metode educaționale. Subliniez că în România s a inițiat reforma sistemului de învățământ într un mod similar. De la 1 septembrie există mai multe școli cu predare în limba maghiară, cum este cazul în Sighet, dar și în ucraineană, în instituții precum liceul Taras Sevcenco din județul Maramureș.